Verdaderamente, como decía en mi intervención inicial, después de esta terrible pandemia que estamos todavía sufriendo, viene una terrible crisis social y económica, y no hay mejor política social que la creación de empleo. Quienes crean empleo son los futuros empresarios, esas pequeñas start ups que están buscando financiación para poner en marcha una idea de negocio, o las pequeñas y medianas empresas, que, como también se ha dicho, son los principales creadores de empleo dentro de la Unión Por lo tanto, necesitamos que tanto aquellos que están buscando financiación para poner en marcha un negocio, como aquellos que están buscando financiación para poder mantener en marcha su negocio, tengan

Pero, para que haya esos fondos, necesitamos que entre dinero en los mercados, y para eso son clave los pequeños ahorradores. Los pequeños ahorradores tienen que encontrar atractivos estos mercados de capital y, por lo tanto, hay que hacerlo de una manera segura y de una manera atractiva para ellos, para que tengan una oferta más variada de inversión. Pero nada de lo que pone en el informe del que he tenido el honor de ser ponente, ni nada de lo que pone en el plan de acción que nos ha presentado la Comisión, que sin duda es un buen plan de acción, tiene sentido si no se ponen encima de la mesa los temas más complicados, que son los temas de insolvencia, los temas de impuestos y los temas de supervisión, y si no se pone sobre la mesa un plan con fechas concretas, con objetivos concretos, y si no se trabaja junto con los Estados miembros y el resto de los actores del sector financiero.